Diese Ermittlungen sollten wir doch erst einmal abwarten, bevor wir Vorverurteilungen vornehmen. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann setzen wir uns automatisch dem Vorwurf aus, wir würden hier eine Neiddebatte führen, und das wollen wir doch nicht. Wir wollen uns doch auch nicht darüber ärgern, dass Herr Babiš vielleicht einige konträre Punkte anspricht, dass er zur Grenzsicherung, zur Migration, zum Bürokratieabbau oder zur Beibehaltung der Tschechischen Krone anderer Meinung ist als die EU. Wir sollten uns wirklich hier in dieser ganzen Sache neutral verhalten und die Ermittlungen abwarten. Wir sollten uns höchstens fragen, ob die Regeln, die wir uns gegeben haben, noch passen oder ob wir vielleicht sogar diese Subventionen komplett abschaffen sollten.